en svarið berist eins fljótt og auðið er öðrum skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali níu hundruð og sjö um áhrif ólögmætrar gengistryggingar erlendra lána til fyrirtækja í bankakerfinu einnig frá eygló harðardóttur upplýst er að tafir verða á svari